Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Auf der einen Seite darf es für Bauern und Bäuerinnen nicht zu schwierig werden, und die Maßstäbe der Bürokratie müssen ein Stück weit verringert werden, denn die Belastung der Bauern und Bäuerinnen durch Bürokratie ist in der Tat immens. Umso wichtiger ist es aber, für klare und transparente Fördermaßstäbe und im Besonderen auch dafür zu sorgen, dass Bauern und Bäuerinnen diese bürokratischen Vorschriften auch noch verstehen und umsetzen können. Auf der anderen Seite ist uns die Erhaltung der Qualität der Ausgaben sehr wichtig. In dem Zusammenhang geht es auch um Bagatellgrenzen für so genannte harmlose Fehler, die nach der Größe und der jeweiligen Situation des Landes ausgestaltet sein und vielleicht nicht alle einheitlich gelten sollten. Zudem sollten klare Kriterien dafür geschaffen werden, was ein Krisenfall ist, wer für die Entscheidungen verantwortlich ist, und vor allem dass die finanziellen Mittel nicht zu Lasten einiger weniger Länder gehen, sondern von allen Mitgliedstaaten gemeinsam zu tragen sind, damit es nicht zu einem Kampf ums Geld zwischen den Mitgliedstaaten kommt, sondern tatsächlich nur um die Unterstützung im Krisenfall geht.